Chciałem zapytać, czy zna Pan taką działalność związaną z pozyskaniem energii, która nie zmienia nic w środowisku? Ja znam liczne miejsca, w których lokalizacja wiatraków jako źródła energii odnawialnej, wzbudza protesty społeczne. Czy, w Pańskiej opinii, wydobywanie klasycznego gazu też nie wpływa na środowisko?

Czy na przykład pozyskiwanie energii z systemów solarnych też nie wpływa na środowisko, skoro wiele pierwiastków ziem rzadkich musimy w nich wykorzystywać?

pan poseł Bütikofer o tym, jak Europa jest uboga w liczne pierwiastki ziem rzadkich, które są potrzebne do nowoczesnych technologii. Przecież one nie biorą się z księżyca, tylko biorą się po prostu z ziemi.